Der Menschenrechtsrat hat leider ein Grundproblem seine Zusammensetzung. Da sich jeder UNO Mitgliedstaat ohne Auswahlkriterien für den Rat bewerben kann und mit einfacher Mehrheit gewählt wird, sind auch Menschenrechte verletzende Staaten in den Rat gelangt.

Auch werden viele Entscheidungen nicht aus der Perspektive der Menschenrechte getroffen. So schmetterten die stimmenstarken islamischen Staaten regelmäßig Vorwürfe wie zum Beispiel gegen Usbekistan oder Iran ab. Aber auch Länder, die höchste Ansprüche an die Demokratie stellen, halten sich nicht wirklich an die Spielregeln, wie es leider im Falle Israels der Fall war. So boykottierte Israel einfach eine Sitzung, um sich einer Überprüfung der Menschenrechtssituation auf seinem Staatsgebiet zu entziehen. Wie so der Schutz der Menschenrechte tatsächlich sichergestellt werden soll, wird wohl sehr, sehr schwer erklärbar sein.